Unter dem Motto Die Uni brennt formiert sich in Österreich seit Wochen eine gesellschaftspolitische Bewegung, wie es sie seit Jahrzehnten in Österreich und anderen Teilen Europas nicht gegeben hat. Tausende Studierende demonstrieren, sie gehen auf die Straßen, sie besetzen Hörsäle. Sie fordern Bildung statt Ausbildung, sie fordern eine Demokratisierung der Universitäten, und sie fordern vor allem einen freien Zugang zur Bildung.

die Kritik am Bologna Prozess. Zum Beispiel gibt es ein Transparent an der Hauptuniversität in Wien, wo draufsteht Macht Bologna den Prozess! sehr treffend, wie ich meine. Herkömmliche Politiker haben über Jahre hinweg noch den Bologna Prozess als den entscheidenden Schritt hin zu einem europäischen Bildungsraum gepriesen, der uns viel wettbewerbsfähiger machen sollte. Doch übrig geblieben ist schlussendlich ein sehr starrer Schematismus, teilprivatisierte Universitäten, die Bildungs Output planbar machen wollen. Doch Wissenschaft ist etwas ganz anderes als ein planbares Verfahren. Es ist die Art und Weise, wie aufgeklärte Menschen miteinander kommunizieren und sich artikulieren. Wissenschaftliche Neugierde und wissenschaftliche Kreativität lassen sich auch nicht planen, das beweist diese Bewegung einmal mehr. Dafür sollen wir sie auch unterstützen, sie ist gelebte Demokratie.